Właśnie z tego powodu dzisiaj podejmowane decyzje będą bardzo kształtowały przyszłość. Dlatego boję się, że stoimy dzisiaj wobec wyzwań, na które dokument nie odpowiada, bo też nie bardzo może odpowiadać.